virðulegi forseti við ræðum hér störf og stefnu ríkisstjórnarinnar í upphafi nýs árs er öllum hollt að líta um farinn veg og skoða hvað hefur tekist vel til og hvað hefur mátt betur fara það er líka nauðsynlegt að horfa fram á veginn og setja sér markmið og fylgja eftir þeim málum sem brýnt er að klára þetta á jafnt við um einstaklinga og fyrirtæki og heimili og hið háttvirta alþingi og ríkisstjórn landsins okkur hættir oft til að draga fyrst upp allt það neikvæða og það sem miður fer en gleyma að það eru góðu hlutirnir sem eru hvatning til að gera enn betur á þeim þarf að byggja ef við ætlum að komast eitthvað áfram en ekki hjakka í svartsýnisgírnum og spóla okkur niður þar föst í bölsýni og bölmóði og láta úrtöluraddirnar ráða ferðinni ég tel vera fullt tilefni fyrir þjóðina að gleðjast í upphafi nýs árs það er ljóst að erfiðast kaflinn er að baki í sársaukafullum aðgerðum vegna hrunsins það eru nýir og breyttir tímar og vonandi betri tímar framundan ný kynslóð lærir af reynslunni og leggur áherslu á sjálfbærni jöfnuð og réttlæti og velferð en ekki græðgi og sérhagsmuni sem einkenndu árið tvö þúsund og átta skiljanlega kveinka margir sér undan afleiðingum hrunsins annað væri skrýtið þegar þú kemur að heimili þínu í rúst verða fyrstu viðbrögðin afneitun sorg og reiði en að lokum sérðu að það er ekkert annað í boði en að hefjast handa og reisa það að nýju með tilheyrandi fórnum og kostnaði og erfiði nákvæmlega það sama á við um þjóðarbúið okkar í þessu samhengi við höfum ekkert annað val og höfðum ekkert annað val en endurreisa það þó það mundi kosta okkur erfiði og sársaukafullar aðgerðir það mundi skila sér við höfum náð gífurlegum árangri á stuttum tíma skattar eru eitur í beinum margra frjálshyggjupostula fyrir hrun hafði þróunin orðið sú að skattbyrði lækkaði hlutfallslega á hátekjufólk en hækkaði á lágtekjufólk og meðaltekjufólk samfélagslegur ójöfnuður jókst á hröðum skrefum en með skattkerfisbreytingum hefur tekist að snúa þessari óheillaþróun við og lágtekjufólk er að greiða lægra hlutfall af tekjum sínum í skatta en áður var við skulum muna það að réttlátir skattar eru ekkert annað en ávísun á velferð og jöfnuð og framkvæmdir og uppbyggingu í þjóðfélaginu það er góður árangur af að hafa náð fjárlagahalla ríkissjóðs úr tvö hundruð og sextán milljörðum árið tvö þúsund og átta í fjörutíu og sex milljarða halla fyrir árið tvö þúsund og ellefu og stefnir í tuttugu milljarða halla á þessu ári þetta gerist ekki af sjálfu sér það er góður árangur að kaupmáttur launa heldur áfram að aukast það er góður árangur að atvinnuleysi hefur farið úr tólf prósent niður í rúm sjö prósent en áfram skal barist við atvinnuleysisdrauginn það er góður árangur að tuttugu og sjö milljörðum skuli varið í launa og bótahækkanir á þessu ári þrátt fyrir erfiða glímu við ríkishallann það er góður árangur að persónuafsláttur er nú að fullu verðtryggður það treystu menn sér ekki til að gera þegar smjör draup hér af hverju strái fyrir hrun eins og sumir vildu halda fram það er góður árangur að hægt er að greiða átján milljarða í vaxtabætur á þessu ári það er góður árangur og varnarsigur við þessar erfiðu aðstæður að tekist hefur að verja grunnstoðir heilbrigðiskerfisins það er góður árangur sem náðst hefur í niðurfærslu íbúðalána og endurskipulagningu skulda fyrirtækja þannig mætti áfram telja en ég veit að bjartsýnir stjórnarandstöðuþingmenn og sanngjarnir munu halda öllum góðum verkum á lofti sem ég ætla ekki að nefna hér fyrir utan það sem ég hef nefnt það er mörgum verkum ólokið á þessu kjörtímabili þá vil ég sérstaklega nefna nýtt fiskveiðistjórnarkerfi rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúruauðlinda og nýja stjórnarskrá breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu er mér hjartans mál út af hverju jú vegna þess að ég hef horft upp á það hvernig það hefur leikið margar byggðir grátt og hvernig gallar þess og óréttlæti birtist í sinni tærustu mynd á það landsvæði sem ég þekki best til ég tel mjög nauðsynlegt að það verð farið í rannsókn á kvótakerfinu og áhrifum þess því þræðir kvótakerfisins lágu um viðskiptalífið eins og mál hjá sérstökum saksóknara hefur sýnt fram á við verðum að horfa til sjávarbyggðanna þegar við breytum kvótakerfinu það verður ekki mælt í krónum og aurum á bak við tölur og hagræðingarkröfur er líf fólks framtíð og búsetuskilyrði sem horfa verður til þegar heildarmyndin er skoðuð